virðulegur forseti nú er það þannig að í apríl í ár gerði valgerður sverrisdóttir

samstarfssamning á sviði öryggis og varnarmála og viðbúnaðar leitar og björgunar við norðmenn og dani þetta er rammasamkomulag sem ég tel vera mjög spennandi og þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvað líður því að fylla inn í hennar ramma það er þannig að bandaríkjamenn fóru héðan af landi brott í september í fyrra og við það breyttist staða varnarmála hjá okkur ég vil líka draga það fram að rússaflug hófst fyrir ekkert mjög löngu síðan þannig að það er margt sem er að ske í okkar nánasta umhverfi sem við þurfum að fylgjast vel með við sjáum líka að til framtíðar mun stóraukast flutningur á olíu talið er að árið tvö þúsund og fimmtán muni um fimm hundruð flutningaskip fara hér um í kringum landið með þúsund tonn af olíu hvert þannig að það eru margar ógnir sem steðja að okkur bæði hernaðarlegar en ekki síður umhverfislegar við vitum líka að það er mikið af skemmtiferðaskipum sem sigla í kringum okkur og hvað gerum við ef eitt slíkt sekkur þá þurfum við að hafa hér viðbúnað við tókum þessi mál upp við utanríkisnefnd norska stórþingsins sem var hér í fyrradag og þeir hafa mjög mikinn áhuga á þessu rammasamkomulagi eins og við á hinu háa alþingi og ég tel mikilvægt að við fáum að heyra hvað ráðherrann er að gera varðandi þetta samstarf ég veit að það var haldinn fundur í utanríkisráðuneytinu fyrir stuttu síðan með norðmönnum þannig að málið er á hreyfingu en það er alveg ljóst að það er eðlilegt að þingið fái að vita hvað framtíðin ber skauti sér í þessu ég vil líka spyrja hæstvirtan ráðherra um hennar viðhorf til hugmynda björns bjarnasonar hæstvirtur dómsmálaráðherra en hann hefur talað um að það eigi að og hefur tilkynnt það í ræðum bæði í noregi og hér á nato þinginu en þar er væntanlega átt við eins konar samstarf á milli landhelgisgæslnalandanna sem eru drifin af hernaðarmætti meðal annars í noregi og danmörku þannig að við þurfum að vera í samstarfi við stofnanir sem það eru ekki sambærilegar stofnanir á íslandi til af því að við erum ekki með her ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig henni líst á þær hugmyndir og hvort utanríkisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið